frú forseti tilefni þessarar spurningar sem ég er með til félagsmálaráðherra er sú staðreynd að sjómenn á bátum undir tólf tonn hafa aldrei í sögunni haft neinn kjarasamning og hér á árum áður voru sjómenn á trillum voru þetta einyrkjar sem voru einir á og þeir þurftu lítið annað en að semja við sjálfa sig um kaup og kjör en síðan hafa aðstæður breyst og smábátar í dag eru orðnir stærri í rauninni þó þeir séu bara mældir tólf til fimmtán tonn þá eru þeir orðnir með fjögurra og fimm manna áhöfn í dag eru á bilinu fjögur hundruð fimmtíu til sex hundruð sjómenn á þessum bátum sem ekki hafa kjarasamning það eru engir kjarasamningar til þessir sjómenn búa við að það er útgerðarmaðurinn sem ákveður skiptaprósentu fiskverð og jafnvel hvort þeir borga kauptryggingu eða ekki og eins snýr þetta að ákveðnum þáttum í sjúkratryggingum sem þessir sjómenn búa við það er ekki eftir neinum leikreglum og raunverulega geðþóttaákvörðun útgerðarmanns á hverjum tíma þess vegna spyr ég hæstvirtan félagsmálaráðherra hvað finnst ráðherra um þá staðreynd að kjarasamningar skuli ekki hafa verið í gildi fyrir sjómenn á bátum undir tólf brúttólestum